Madame la Présidente, le 7 novembre dernier ont eu lieu les premières élections depuis 20 ans en Birmanie. Là où nous aurions pu nous réjouir de voir un tel processus enfin mis en place, nous sommes encore une fois aujourd'hui obligés de condamner ce pays, qui n'a que faire des droits humains et de la liberté d'expression, entre autres.

Comment peut on parler de choix quant les partis d'opposition n'ont pas accès à la parole, quand ils ne peuvent s'exprimer librement ou représenter correctement les populations entières?

Puisse t il être suivi d'autres gestes, comme cela a été rappelé ici précédemment, notamment à l'égard de nombreux autres prisonniers politiques.